Kodex přináší pro BEREC celou řadu nových úkolů, které bylo zapotřebí reflektovat v této zprávě. Otázka speciálních hlasovacích pravidel v radě regulátorů se ukázala jako nejproblematičtější bod závěrečného trialogu a velmi nám pomohla Komise jako mediátor.

Z pozice naší politické skupiny jsem rád, že výsledný text ponechává více flexibility členským státům v oblasti spektra a nejsou do něj nakonec zahrnuty jednotná autorizace nebo takzvaný double lock

Nejsem příznivcem zásadních dramatických změn tam, kde něco dobře funguje, a pozitivní hodnocení zde v rámci sdružení BEREC silně převažovalo. Dále jsme reflektovali obavy o nezávislost rozhodování regulátorů. Potřebujeme skutečnou nezávislost regulátorů, a to na úrovni členských států i Evropské unie. Jejich odstup od národních vlád a Evropské komise byl proto důležitý.

které by bylo právně závazné. V důsledku toho by také BEREC obdržel právní subjektivitu. V rámci trialogů s Radou a Komisí jsme pak postupovali opačně v kodexu nakonec právně závazná rozhodnutí nebudou, a proto zachováváme stávající strukturu i status sdružení BEREC jako nezávislého sdružení regulátorů. Je mi přitom jasné, že všichni kolegové vlastně ani nemohou být v této nejzákladnější otázce zcela spokojeni. Mé velké poděkování každopádně patří všem stínovým zpravodajům. Myslím, že se nám podařilo dohodnout rozumnou modernizaci pravidel, tak aby byl BEREC efektivní, mohl plnit nové úkoly z kodexu, přispívat k jednotné aplikaci regulatorního rámce pro telekomunikace a k otevření jednotného trhu Evropské unie.